Señora presidenta, enhorabuena a mi compañera Kadenbach por este informe tan importante, que recoge un claro enfoque integral a una de las grandes amenazas de salud en la actualidad, una amenaza que de no combatirse —como ella bien recoge en el informe— puede superar a la amenaza actual que supone ya el cáncer. Por lo tanto, necesitamos una actitud proactiva y clara por parte de la Comisión, que ponga en marcha este importante informe. ¿Investigación de nuevos antibióticos? Sí, pero no es lo único también de dispositivos médicos que mejoren la precisión en el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones. Pero especialmente necesitamos nuevos modelos de investigación que permitan y que garanticen el acceso a futuros nuevos antibióticos y dispositivos. Celebro que recoja la necesidad de una red pública de investigación para el desarrollo de estos dispositivos y antibióticos planes nacionales con presupuesto, con objetivos y con seguimiento concreto uso racional de los antibióticos, con el seguimiento por parte de especialistas involucrados y que monitoricen este uso adecuado, un uso racional, humano y animal.